Mettre la gestion collective au service du marché unique à l'heure de l'internet, faire vivre ce droit d'auteur comme je le disais précédemment de manière plus globale sur la propriété intellectuelle à l'heure d'aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui, Madame Gallo, qui, vous le savez, est le temps de l'internet et le temps européen. La gestion collective des droits d'auteur est une question complexe. Elle affecte la gestion des droits en ligne mais aussi des droits hors ligne, non seulement en ce qui concerne les auteurs mais aussi en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les acteurs, les producteurs, les éditeurs et même les radiodiffuseurs. On pense immédiatement aux grandes sociétés de gestion, comme celles en charge des droits des auteurs proprement dits mais, Mesdames et Messieurs les députés, il ne faut pas non plus oublier les sociétés qui perçoivent les rémunérations liées à la reprographie ou au droit de suite.

La gestion collective des droits d'auteur est complexe, parce que ces sociétés de gestion une centaine chez nous tout en étant fortement ancrées dans les différents États membres et en participant activement à la diversité culturelle dans chacun de nos États, doivent aussi s'adapter je l'ai rappelé tout à l'heure à l'internet et à une demande multiterritoriale qui est en plein développement.

Mais il est temps aujourd'hui que cette gestion collective soit aussi davantage au service du marché unique. Le recours à la gestion collective est avant tout une démarche volontaire, et c'est d'ailleurs le choix que les auteurs font le plus souvent. Elle permet l'obtention de licences par le plus grand nombre possible d'utilisateurs et pour une couverture des droits la plus étendue possible. Elle doit protéger les intérêts des ayants droit et assurer la rémunération, non seulement, comme vous l'avez dit, Madame Gallo, de ceux qui sont les plus connus, les stars, mais aussi de ceux et celles qui sont moins connus et qui ont droit à la même protection. Ce sont bien des équilibres qui sont difficiles à trouver et la question de la gestion collective divise beaucoup de parties intéressées.

Mesdames et Messieurs, ayant rappelé cette complexité et ces différences d'approche qui expliquent en partie, Madame Gallo, le temps que je prends pour sérieusement, consciencieusement, travailler sur cette proposition, je voudrais dire quelques mots de cette future proposition de directive. C'est dans sa communication du 20 mai 2011, que vous avez évoquée, que la Commission a annoncé son intention de couvrir non seulement la gestion des droits d'auteur liée à la musique en ligne mais aussi d'établir un socle de règles communes à toutes les sociétés de gestion collective, quelle que soit leur activité. Cette décision a été bien accueillie, notamment dans les États membres. Dès lors, nous travaillons dans cet objectif en élargissant le champ de notre future proposition. Toutes les parties intéressées ont été consultées. Cette phase de consultation est aujourd'hui terminée. Je l'ai conduite je le redis une deuxième fois sans improviser, sérieusement, et en écoutant tout le monde.

Ces règles doivent créer des conditions équitables pour toutes les sociétés et améliorer leur fonctionnement au bénéfice de tous les ayants droit, y compris les ressortissants d'autres États membres.

Voilà pour le premier volet horizontal de cette future et prochaine proposition.

Tout en assurant un haut niveau de transparence et une meilleure qualité des services aux auteurs et aux utilisateurs, nous voulons proposer un cadre juridique clair, Mesdames et Messieurs les députés, pour faciliter l'octroi, par les sociétés de gestion, de licences multiterritoriales portant sur la musique en ligne. Ces licences devront aussi favoriser le regroupement des répertoires, la mutualisation des répertoires, afin de réduire le nombre de licences nécessaires. Dans cette approche, la Commission prendra en compte, dans la mesure du possible, la position exprimée par le Parlement européen dans plusieurs résolutions et documents de travail. Je voulais vous dire que je travaille personnellement avec toutes mes équipes sur ce dossier.

Je suis convaincu que notre proposition contribuera à accélérer la création de ce marché unique numérique. Les sociétés de gestion collective vont bénéficier d'un cadre législatif beaucoup plus clair, qui viendra harmoniser et définir les principes de base concernant leur fonctionnement. Dans le secteur de la musique en ligne, les auteurs bénéficieront des avantages d'une exploitation beaucoup plus large de leurs œuvres. Enfin, les citoyens et notamment les jeunes profiteront d'un plus large éventail de services innovants.